Hvala lepa. Lep pozdrav vsem v dvorani! Ja, želim ustni odgovor. Postavil pa bom vprašanje zaradi tega, ker bo imel minister en mesec čas, da pripravi temeljit odgovor na moje poslansko vprašanje. Ob reorganizaciji dela davčne oziroma finančne uprave leta dva tisoč trinajst je takratni minister za finance doktor Čufer na večkratna poslanska vprašanja naše poslanske skupine glede zapiranja davčnih uradov po Sloveniji zaradi reorganizacije odgovoril, da se bo z vzpostavitvijo davčnih pisarn ohranila prisotnost davčnega organa na vseh področjih, na vseh lokacijah, v Sloveniji. Ne glede na to, na te zagotovitve takratnega ministra smo v naši poslanski skupini ves čas opozarjali na to, da bodo ob takšnih reorganizacijah, ki ukinjajo oziroma združujejo uprave, krajšo potegnili prav občani in občanke manjših občin. Res je, da vse več ljudi finančne in druge osebne zadeve opravlja preko interneta, vseeno pa je še zelo veliko takih, ki niso vešči, spletnega poslovanja oziroma te možnosti niti nimajo. Opozarjali smo tudi na to, da bodo prikrajšani predvsem starejši ljudje, ki so navajeni na obisk in stike z uradniki in tam seveda tudi od davčnih, uradnikov želijo dobiti ustrezno pomoč. Da so bila naša opozorila na mestu, kaže zaprtje finančnih pisarn v Ljutomeru, Lendavi in Gornji Radgoni, ki delujejo pod okriljem Finančnega urada Murska Sobota. Zaradi manjšega obiska so pisarne sicer občasno zapirali že prej. Odprli pa naj bi jih tokrat, ko bodo zaznali potrebo po večjem obisku. Kakšno bo to zaznavanje po večjem obisku, bi seveda predvsem želel slišati od ministra, da mu na to tudi jaz lahko nekaj sugeriram. Ministra za finance doktor Bertonclja zato sprašujem, ali lahko na območju omenjenih občin sploh realno pričakujemo odprtje teh pisarn. Ali ministrstvo mogoče razmišlja o trajni ohranitvi omenjenih finančnih pisarn in vzpostavitvi uradovanja vsaj dvakrat na teden. Zanima me tudi, kakšno je stanje drugje po Sloveniji, koliko finančnih pisarn se je že zaprlo. Hvala.